Ugyanakkor van egy szempont, amelyről eddig nem esett szó, és amelyet a baloldali képviselők következetesen kerülnek. Ez pedig az, hogy Bosznia, Szerbia, illetve a görögországi szigetek polgárai hogyan élik meg azt, hogy évek óta migránsok tömegei haladnak át településeiken, lepik el a köztereket, parkokat, foglalják el az üres házakat, hogy sötétedés után a helyi lakosok alig merészkednek ki az utcára. Jómagam Vajdaságból, Szerbia északi részéből származom, így pontosan tudom, milyen kilátástalan a helyzet. 2015 ben a nyomás akkora volt, hogy egyes településeken ellehetetlenedett az életet. A nyugat balkáni útvonalon most ismét erősödik a nyomás, a közbiztonság pedig a határmenti településeken romlik. Az EU nak Görögország mellett fokozott segítséget kell nyújtania a nyugat balkáni tranzitországoknak is. Ezek nem gazdag országok, az erőforrásaik korlátoltak, a helyi lakosok pedig úgy érzik, hogy mindenki csak a migránsok jogaival foglalkozik, őket pedig elfelejtik. Képviseljük végre az európaiak érdekeit is ebben a vitában!